Elnök Úr, Tisztelt Képviselőtársaim!

Több tenger tartozik tagországaihoz, mint szárazföld, partvonala pedig hétszer olyan hosszú, mint az Egyesült Államoké. Azt gondolom, ezek a számok önmagukban is alátámasztják, hogy milyen fontos irányelvről beszélünk most. A kérdés vajon nekem, Magyarország képviselőjének miért fontos, hogy hozzászóljak ehhez a vitához?

Éppen ezért nagyon fontos, hogy tudatos, fenntartható fejlesztés valósuljon meg a későbbiekben. Azt gondolom, hogy miután az Európa 2020 stratégia céljainak megvalósításában is nagyon fontos szerepet játszik ez a térség hiszen hétmillió munkahely teremtését és több száz millió eurós beruházást terveznek nagyon fontos, hogy a későbbiekben az integráció, a környezetvédelem szempontjainak kiemelt figyelembevétele és a fenntarthatóság lebegjen a szemünk előtt.